Ich halte diesen Beschluss des Rates für Augenwischerei. Wie wollen Sie Diskriminierung, unter anderem wegen der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauungen verhindern, wenn gleichzeitig in EU Ländern wie Griechenland und der Slowakei unter Ihren Augen Parteiverbotsverfahren organisiert und Menschen wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt und inhaftiert werden und ihre berufliche Existenz vernichtet wird? Einer der größten politischen Prozesse in der Geschichte meines Landes, der Bundesrepublik Deutschland, ist gestern eingestellt worden. Das Verfahren gegen das Aktionsbüro Mittelrhein richtete sich anfangs gegen 26 Angeklagte und währte fünf Jahre. Viele der Angeklagten saßen fast zwei Jahre unschuldig in Untersuchungshaft.

Heute soll der 81jährige, dem im Gefängnis der linke Unterschenkel amputiert wurde, durch halb Europa verschleppt werden, um die restlichen dreieinhalb Jahre hinter Gittern zu verbringen. Derartige politische Verfahren sind Belege dafür, dass es Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen der Christ und Sozialdemokraten, die sich Europas Völker zur Beute machen, trotz Entschließungen und Beschlüssen in erster Linie darum zu gehen scheint, Opposition mundtot zu machen.